Vážený pán predsedajúci, ja chápem obavy všetkých kolegov, ktorí hovoria, že nie je dobré, ak budeme znova investovať do projektov, ktoré zahŕňajú aj fosílne palivá. Na druhej strane treba si povedať, že tento štvrtý zoznam je pokrokom oproti tretiemu zoznamu.

Ja viem, že to nie je, má ďaleko tento štvrtý zoznam, aby bol dokonalý, ale je to dobrá cesta k tomu, aby sme začali plniť tie ciele, ktoré sme si určili v našej zelenej dohode. Treba však povedať, že tým, ak schválime tento štvrtý zoznam, musíme nástojiť na Komisii, aby predložila revíziu nariadenia o transeurópskych energetických sieťach, ktoré určujú kritériá ako selektovať tieto programy a ako selektovať projekty do budúcnosti. Aj som za to, aby sme do budúcnosti a aby aj piaty zoznam zahŕňal predovšetkým tie projekty, ktoré sa zameriavajú na využívanie obnoviteľných zdrojov a samozrejme aj elektrických inter interkonektorov a samozrejme aj všetkých inteligentných sietí. To je jediná cesta, ak chceme naplniť to, čo sme si predsavzali v našom, v našej zelenej dohode.